Antonio estaba casado y era padre de una niña de ocho años, trabajaba para una línea aérea turca y su muerte se produjo fuera de la Unión Europea. Empleo este minuto para señalar que todos aquellos europeos que son víctimas de un atentado terrorista fuera de la Unión Europea no tienen las indemnizaciones que tendrían si el atentado se hubiera producido dentro de un Estado miembro. Imagínense la situación de su hija y de la viuda siendo víctimas del terrorismo, no pueden tener los mismos derechos que si el atentado se hubiera producido en España. Por eso, quisiera solicitar la protección de todos aquellos europeos víctimas del terrorismo cuando la muerte se produce fuera de nuestro territorio de la Unión Europea.